Tras esto, y como he defendido desde el principio, reitero que estas tres agencias de la Unión Europea —EU OSHA, Eurofound y Cedefop— son necesarias. Lo son para conocer con datos la realidad de lo que ocurre en el nada pequeño mundo del trabajo son necesarias para hacer políticas efectivas, para encontrar los puntos que mejorar y las problemáticas que solucionar y son necesarias porque, además, son el ejemplo de la importancia del diálogo social y de cómo articularse de manera tripartita. Debido a esta importancia, no podemos olvidar que, para realizar su trabajo de manera eficiente, estas agencias tienen que estar dotadas de recursos económicos y de personal suficientes y de estabilidad, sin ninguna duda, en contextos tan cambiantes. En el caso de EU OSHA, quiero recordar antes que, desde el comienzo de la crisis, hemos visto cómo los accidentes laborales han aumentado gradualmente. Las principales razones son los recortes en las políticas públicas y la falta de inversión en muchas empresas, que han obviado el trabajo que tienen que hacer en esta materia. Con respecto a los programas de prevención, es precisamente ahí donde más se han notado los recortes. Y, por otro lado, también están las reformas de la regulación laboral, como la que ocurrió en España, que debilitan la negociación colectiva y la posibilidad de crear nuevos planes y medidas de prevención para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo. El ataque a las condiciones laborales, la normalización de los trabajos temporales, las subcontratas, las desregulaciones, etcétera, no son precisamente lo que queremos promover. La misma EU OSHA recuerda que la inversión de un euro en seguridad y salud en el trabajo tiene un rendimiento de 2,2 euros en beneficios. Pero esto no es lo más importante, porque no hay un interés económico por encima de la salud y la seguridad de los trabajadores. Y esto no se puede medir en términos de coste y beneficio. Las agencias son una necesidad